Według wstępnych szacunków pociągnie ono za sobą falę upadłości wśród operatorów hoteli w Hiszpanii, w Grecji a koszty z tytułu rekompensat dla klientów będą ponosiły wszystkie państwa, gdzie Thomas Cook działał pośrednio albo bezpośrednio.

w moim kraju, w Polsce, gdzie skutki tego wydarzenia odczuło bezpośrednio kilka tysięcy osób, które w trybie awaryjnym należało sprowadzić do domu.

Czy to tylko jednorazowy przypadek czy mamy może do czynienia z początkiem czegoś większego, z początkiem jakiegoś kryzysu w branży turystycznej? Czy to jest jednostkowy przypadek, dlatego że z jakichś powodów biuro Thomas Cook było źle zarządzane, czy też może czeka nas w najbliższym czasie większy kryzys w branży turystycznej?